Herr Präsident! In Russland werden keine politischen Freunde Putins ermordet, sondern seine politischen Gegner. Es ist tragisch, dass die russische Regierung eine innenpolitische Atmosphäre geschaffen hat, in der man den zuständigen Behörden keinen Glauben schenken kann, dass sie die Ermittlungen zum Mord an Boris Nemzow nach Recht und Gesetz durchführen. Zweifel bleiben, egal was behauptet wird, auch, weil der Präsident persönlich öffentlich im vergangenen Jahr mehrfach gelogen hat. Wir ehren Boris Nemzow dadurch, dass wir gemeinsam für die demokratischen Werte eintreten, für die auch er gestanden hat. Das heißt konkret, dass wir zusammenbleiben als Europäer in unserer Haltung gegenüber Russland, in unserer Haltung in Bezug auf die Ukraine, in unserer Haltung der Unterstützung einer demokratischen Zivilgesellschaft, in unserer Unterstützung der Menschen, die sich trotz großen Drucks auf die Straße wagen und für ein anderes Russland eintreten.